Grâce à ce travail collectif, nous avons pu avoir un mandat de négociation extrêmement clair dans les vingt sept trilogues et, avec les trois présidences qui se sont succédé dans ces trilogues. Nous avons obtenu des avancées fondamentales, adaptées aux vrais besoins du terrain.

Le deuxième objectif était effectivement que notre travail du Fonds social européen soit en parfaite synergie avec les objectifs que nous avons fixés pour la stratégie Europe 2020 investir dans le capital humain avec le Fonds social européen, c'est forcément vouloir réduire et avoir comme objectif de réduire le chômage. Oui, car l'objectif politique du Fonds social européen, c'est l'intégration professionnelle et l'intégration professionnelle, c'est le premier levier pour l'insertion sociale.

Mais aujourd'hui, la politique doit être bien différente, car le problème est ancré. Le premier problème est l'entrée des jeunes dans le marché du travail. Le deuxième est le maintien dans l'emploi, parce qu'il est beaucoup plus difficile de ramener des chômeurs dans l'emploi que de maintenir des salariés dans leur emploi. C'est pourquoi nous avons fait évoluer ce Fonds social européen, tous ensemble, avec l'entrée dans l'emploi, le retour à l'emploi et le maintien dans l'emploi.